Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Frau Ministerin! Ich sehe die Aufnahme von Verhandlungen über TTIP mit gemischten Gefühlen. Als grüner Transatlantiker begrüße ich die Chance, die in diesem Unterfangen liegt. Als grüner Transatlantiker muss ich allerdings auch auf die Risiken hinweisen, wenn zugelassen wird, dass einseitige Lobbyinteressen sich dieser politischen Initiative bemächtigen sollten. Deshalb werden wir Grünen uns mit Verbraucherschützern und Umweltschützern und mit Gewerkschaften hier und in den USA zusammentun, um die notwendigen roten Linien wie z.

Unsere Hauptforderung heute ist Viel bessere Transparenz! Warum haben US Abgeordnete mehr Informationsrechte als Abgeordnete dieses Hauses? Wieso soll TTIP weniger transparent sein, als NAFTA es vor Jahren war? Herr Kommissar, gehen Sie auf die Zivilgesellschaft zu, sonst scheitern Sie!